Este incontestabil că, față de precedentul raport referitor la Turcia, aceasta a înregistrat o serie de progrese în vederea modernizării și construirii unei democrații. Turcia a făcut o serie de reforme importante atât în domeniul judiciar, cât și în alte domenii, precum drepturile omului, protecția familiei și așa mai departe. Doar că aceste reforme constituie un prim pas înainte, iar Uniunea Europeană trebuie să încurajeze Turcia să continue pe această direcție, în multe dintre aceste arii fiind nevoie de reforme susținute, pentru a atinge standardele Uniunii Europene. Inițierea reformei constituționale este o evoluție pozitivă și am speranța că vom vedea în curând progrese concrete în direcția unei constituții care să respecte criteriile de la Copenhaga. Va fi foarte important ca noua constituție să asigure separarea puterilor în stat, cu clarificarea relațiilor între stat și religie, precum și garantarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale.